Preto chcem opätovne upozorniť na problematické znenie maďarskej ústavy predovšetkým v časti D, kde sa hovorí o zodpovednosti Maďarska za všetkých Maďarov, o jednotnom maďarskom národe, o kolektívnych právach, o vytvorení kolektívnych samospráv v zahraničí na etnickom princípe. Benátska komisia zdôraznila individuálny charakter ľudských práv, keďže rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín nepredpokladá žiadne kolektívne práva menšín. Benátska komisia spochybnila princíp demokracie prijatím ústavného zákona pre kultúrnu, náboženskú, etickú, spoločenskú, ekonomickú a finančnú politiku.